Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass wir auf europäischer Ebene komplizierte Texte verfasst haben, sondern die Umsetzung in den Mitgliedstaaten hat die Komplexität noch verstärkt.

Es geht nicht nur darum, dass die europäischen Vergaberichtlinien klar, einfach und flexibel sind, es geht auch darum, dass die Mitgliedstaaten bei ihrer Umsetzung in nationales Recht nicht die Regeln komplizierter machen als notwendig und zusätzliche Anforderungen aufstellen. Auch das ist wichtig, auch das müssen wir berücksichtigen.

Ich finde dies ausgesprochen schwierig.

Und im Endeffekt brauchen wir dann einen Kompromiss, der nur sehr schwer durchzusetzen ist.

Wir wollen mehr lokale Demokratie, mehr Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen, vereinfachte Verfahren, aber keine zusätzlichen Vorschriften. Das ist der eine Punkt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist Wir haben gesagt, wir wollen nicht das billigste, sondern das wirtschaftlich beste Angebot. Das hat sich übrigens auch in Krakau wieder bewiesen. Bei der Debatte hat der polnische Vertreter gesagt Durch die unklare Fassung der europäischen Vergaberichtlinien ist es in Polen so, dass 80 nach dem billigsten Angebot läuft und nicht nach dem wirtschaftlich besten. In die Richtung wollen wir gehen, und das halte ich auch für wichtig.